We wszystkich państwach członkowskich dzieci są chronione konwencją praw dziecka oraz wieloma regulacjami krajowymi, a ich ochrona zarówno w rzeczywistości, jak i w cyberprzestrzeni nie jest wystarczająca.

Często w różnych krajach mówi się o zaniedbaniach w edukacji, ochronie zdrowia czy opiece społecznej. Brakuje jednak instytucji koordynującej i monitorującej działania na rzecz dzieci. Nie we wszystkich krajach istnieją też służby ochrony dziecka, które są dla niego pierwszym kontaktem w sytuacji, gdy jest ono krzywdzone. System rodzinnej opieki zastępczej nie wszędzie jest wystarczająco rozwinięty i funkcjonalny. Rozbudowanie tego systemu wymaga odpowiednich nakładów, między innymi finansowych, oraz udzielenia rodzinom zastępczym specjalistycznego wsparcia. Jeśli chodzi o prawa niepełnosprawnych dzieci, to powinien być stworzony system wczesnego wspierania dziecka z niepełnosprawnością. Należy wdrożyć kształcenie lekarzy i personelu medycznego w zakresie pracy i pomocy dzieciom i ich rodzinom. Niewątpliwie utrudnieniem w podejmowaniu tych działań jest fakt, że nie został do tej pory utworzony fundusz europejski skierowany wyłącznie na rozwiązanie problemów dotyczących dzieci. Dlatego Pani Komisarz apeluję o rozważenie możliwości utworzenia takiego funduszu. Uważam, że Unia Europejska powinna odegrać kluczową rolę w ochronie praw dziecka poprzez wprowadzenie dodatkowych regulacji oraz wzmocnienie współpracy wśród państw członkowskich.